Dobrze, że o tym dzisiaj mówimy, to jest wyraz solidarności z tymi ludźmi.

nierzadko jest to ideologia. Są to przyczyny ideologiczne, bo czasem również ludzie zamożni uciekają się do terroryzmu.